virðulegur forseti spurt er um fyrirætlanir hæstvirtur sjávarútvegsráðherra um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða með innköllun veiðiheimilda að markmiði og hvernig hæstvirtur ráðherra hyggst vinna að þeim breytingum í stjórnarsáttmála samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs stendur orðrétt með leyfi forseta lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð í heild með það að markmiði að meðal annars leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á tuttugu ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka nýverið tilkynnti sjávarútvegsráðherra að hann hygðist með vísan í þessa stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar stofna starfshóp um endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir orðrétt með leyfi forseta xxx05skipaður verði starfshópur er vinni að endurskoðuninni og kalli til samráðs hagsmunaaðila og sérfræðinga í tilkynningu frá hæstvirtum sjávarútvegsráðherra segir hins vegar á dögunum að í starfshópi hæstvirtur ráðherra eigi eftirfarandi hagsmunasamtök fulltrúa með leyfi forseta landssamband íslenskra útvegsmanna einn fulltrúa landssamband smábátaeigenda einn fulltrúa samband íslenskra sveitarfélaga einn fulltrúa samtök fiskvinnslustöðva einn fulltrúa starfsgreinasamband íslands sjómannasamband íslands farmanna og fiskimannasambandi félag vélstjóra og málmtæknimanna líka þá segir enn fremur í tilkynningu sjávarútvegsráðuneytisins virðulegur forseti að starfshópnum sé gert að skila af sér álitsgerð fyrir fyrsta nóvember næstkomandi á grundvelli vinnu starfshópsins og þeirra valkosta sem hann bendir á mun ráðherra ákveða frekari tilhögun við endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar

segir að hagsmunaaðilar skuli kallaðir til samráðs ekki að þeir eigi að ákveða þá valkosti sem ráðherra vinnur út frá fulltrúar hagsmunasamtaka sem sagt hafa í opinberri umræðu að aldrei muni skapast sátt um fyrningarleið að þeir muni aldrei sætta sig við hana eiga nú að sitja í vinnuhópi sem ákveða þann grundvöll og velja valkosti sem ráðherra ákveður frekari tilhögun við endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar í sáttmála ríkisstjórnarinnar samkomulagi vinstri grænna og samfylkingar um ríkisstjórn samningi flokkanna á milli segir orðrétt með leyfi forseta að m miðað sé við að áætlun um innköllun og endurráðstöfun taki gildi í upphafi fiskveiðiárs fyrsta september tvö þúsund og tíu í tilkynningu sjávarútvegsráðuneytisins segir að fari allt að óskum megi búast við frumvarpi á haustþingi tvö þúsund og tíu það verður ekki unnt að hefja innköllun og endurráðstöfun þann fyrsta september ef það er ætlun hæstvirtur ráðherra að leggja fram frumvarp á haustþingi tvö þúsund og tíu nema það hausti mjög snemma á næsta ári því er spurt hefur ráðherra hafið undirbúning að breytingum á lögum um stjórn fiskveiða með innköllun veiðiheimilda að markmiði hvernig hyggst ráðherra vinna að þeim breytingum